Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich halte es für inakzeptabel, dass die Agrarbranche in einen Streit einbezogen wird, der seinen Ursprung in einem von ihr völlig unabhängigen Sektor hat, und auch noch einen großen Teil der Kosten eines Rechtsstreits tragen soll. Daher bedaure ich die Entscheidung der US Regierung, so viele landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Zöllen zu belegen, und fordere die Kommission auf, alles zu tun, um Schaden vom Agrarsektor fernzuhalten. Können Sie mir erklären, wo der Zusammenhang zwischen Autos und dem Lebensmittelsektor ist?

Skurrile Politikentscheidungen sind unter der Trump Administration an der Tagesordnung. Es gibt sicherlich eine Post Trump Ära.